virðulegi forseti það fer ekki fram hjá neinum sem fylgjast með þinginu að hér á sér stað gríðarleg misnotkun á dagskrárliðum þingsins og á þingsköpunum sjálfum virðulegi forseti málæðið heldur áfram